Signora Presidente, onorevoli colleghi, è essenziale usare il commercio per aiutare i paesi in via di sviluppo, ma dobbiamo anche proteggere le sensibilità europee ed impedire che si verifichi un nuovo caso come quello del riso asiatico. Non è accettabile utilizzare i paesi poveri come enormi piantagioni agricole. Bisogna differenziare e creare lavoro locale, sviluppando servizi ed industria. Inoltre servono clausole sociali, perché non possiamo più permettere alle multinazionali europee di delocalizzare fuori dall'Europa per produrre dove si sfruttano i lavoratori per pochi euro al giorno. Per questo, io sostengo l'idea di misure di salvaguardia non solo per i prodotti agricoli o industriali, ma anche per il rispetto dei diritti sociali ed ambientali. Dobbiamo però fare in modo che l'attivazione delle salvaguardie sia immediata.

In futuro dovremo essere molto, ma molto, più veloci, oppure anche gli europei ne pagheranno le conseguenze.